Want niet alleen verdwijnen er opnieuw vrachtladingen met belastinggeld, ook heeft de Eurogroep bij monde van haar voorzitter Dijsselbloem het vertrouwen en de bankgarantie voor spaarders om zeep geholpen.

Spaarders in heel Europa beseffen dat wat vandaag op Cyprus gebeurt de volgende keer hun kan overkomen. Ondertussen is het niet de vraag of er nieuwe bail outs nodig zijn, maar wanneer. Cyprus heeft twee weken later alweer zes miljard euro extra nodig.

Er komt gewoon geen einde aan deze euro ellende. Met de euro heeft de Europese Unie de totale crisis over Europa afgeroepen.

Voorzitter, het is over en uit met de euro. De eurocrisis kan alleen worden aangepakt als Europese leiders onderkennen dat de euro zelf het probleem is. Als een land zijn eigen broek niet op kan houden, moet het de eurozone verlaten en de eigen munt devalueren. Dat is dan ook de enige optie voor Cyprus.

Nederland moet daar geen geld meer aan verspillen en Voorzitter, één goede raad, red Europa uit de handen van de Europese Unie.